Man kann doch nicht ernsthaft annehmen, wenn man eine Fraktion bei einem Bericht völlig draußen lässt, dass man dann auch deren Zustimmung bekommt. Ich gehe davon aus, dass Sie auch nicht meinen, dass man das so machen kann.